Doamna președintă, în România, țara mea, Banca Europeană de Investiții a finanțat peste 126 de proiecte până în 2017 și a investit peste 13 miliarde de euro.

Nu avem însă o imagine clară a plusvalorii, a efectului folositor al acestor finanțări. Pentru că încă nu s a făcut nicio analiză și, în plus, operațiunile Băncii și cele ale autorităților române trebuie să fie foarte transparente pentru un control public real.